Jesteśmy w trakcie negocjacji umowy o partnerstwie gospodarczym, dotyczącej również Republiki Środkowoafrykańskiej. Kraj ten dysponuje wieloma istotnymi bogactwami naturalnymi, jak ropa naftowa, złoto, diamenty, a także uran, co może stanowić ogromne niebezpieczeństwo, gdyby złoża tego zasobu znalazły się poza kontrolą rządu. Z ulgą należy więc przyjmować porozumienie o zawieszeniu broni oraz warunkach stabilizacji politycznej.

Obecnie mamy tam do czynienia z katastrofalną sytuacją humanitarną, potęgowaną, wskutek działań przestępczych, trudnościami z dostarczaniem pomocy z zewnątrz. Przestrzeganie warunków zawieszenia broni i ścisła współpraca zwaśnionych stron jest fundamentem rozpoczęcia przebudowy państwa i wkraczania na drogę rozwoju. Sprawcy zbrodni wojennych muszą stanąć przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.